Voorzitter, commissaris, rapporteur Stevenson, de Schotse haring is erg populair en wordt in Nederland als Hollandse Nieuwe verkocht en geconsumeerd.

Het kan beter, het moet beter. De heer Stevenson heeft gelijk met zijn aanpak en we zullen die lijn gewoon moeten doorzetten.